Ja, we zijn tevreden dat het Europees Parlement de mensenrechtenschendingen in Kazachstan aansnijdt. We hebben inderdaad met Kazachstan in 2015 een versterkt samenwerkingsakkoord gesloten waarin respect voor de rechtsstaat en de mensenrechten een fundamenteel onderdeel zijn.

Activisten die in september vorig jaar hun bezorgdheden wilden meedelen aan een AFET delegatie van dit Huis, werden vakkundig afgeschermd en monddood gemaakt door Kazachse autoriteiten. Ik vraag aan de EDEO en aan de Commissie om niet alleen oog te hebben voor ontegensprekelijk interessante zakelijke en economische banden met Kazachstan, maar vooral in de gesprekken aan te dringen op respect voor fundamentele waarden die wij in Europa hooghouden.